Les insuffisances de Madagascar en matière de démocratie ne justifient pas d'acculer sa population à la pauvreté. Mes collègues ont ainsi souligné, à juste titre, les conséquences dramatiques du gel des financements européens de 2009 à 2014, puisque ce pays dépend à 50 de l'aide internationale. Madagascar n'est pas plus épargnée que l'Europe par l'infiltration islamiste et le risque terroriste y est désormais tangible. À cet égard, les Européens, comme l'ensemble de la communauté internationale, doivent se garder de toute ingérence quant à la question de la minorité musulmane des Khojas. Madagascar est en effet, avant tout, aux prises avec une situation économique inextricable, puisque l'aggravation des inégalités depuis 2005 et les infrastructures défaillantes compromettent tout espoir de reprise.

Un développement, par exemple, de l'élevage des crevettes locales les meilleures au monde serait une avancée.

L'intervention européenne est cruciale tant les autorités malgaches peinent à faire face à cette crise sanitaire qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, devrait se poursuivre jusqu'en avril de l'année prochaine.